Während Straßburg als einziger Sitz des Europäischen Parlaments mit das Wertvollste ist, was die europäische Integration hat und davon darf sie sich auch nicht trennen sind die über ganz Europa verstreuten Agenturen ein absoluter Unsinn vor allem die Grundrechteagentur in Wien, die eine Doppelarbeit mit dem Parlament, dem Europarat und vielen anderen macht!